Iedereen heeft zijn of haar eigen rugzak, zijn eigen talenten. Door deze tien initiatieven moet niet alleen voor henzelf en voor de mogelijke werkgever overduidelijk worden wat er precies in die rugzak zit, maar moet ook die rugzak zélf verder worden gevul.

De verschuiving van de focus van diploma's naar vaardigheden biedt kansen. Jonge talenten blijven zo niet onder de radar hangen. De iets rijpere talenten kunnen worden aangemoedigd een andere richting in te slaan.

Met jobs op maat en de juiste persoon op de juiste plaats, is geen enkele job te zwaar.